Consider că este nevoie de promovarea agriculturii de calitate, dublată de un consum rațional, precum și evitarea risipei.

Ea constituie baza securității alimentare, un drept fundamental nou al cetățenilor europeni și nu numai. În timp ce de la fiecare cetățean european 180 de kilograme de mâncare iau anual calea coșului de gunoi, Somalia este devastată de foamete de șase luni. În prezent, ONU apreciază că în acest stat se înregistrează cea mai înaltă rată a malnutriției din lume, în special în rândul copiilor. Susțin și eu desemnarea anului 2013 ca Anul european împotriva risipei alimentare, pentru a sensibiliza astfel opinia publică.